forseti já þetta er nú bara jákvætt og gott ég vil svona árétta ég nefndi það hér áðan í ræðu að það var samþykkt líka tillaga á síðasta fundi vestnorræna ráðsins í ágúst að það yrði hlutast til um gerð námsefnis um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum og það er vel til þess fallið að skapa umræðu í jafnréttismálunum það var líka ánægjulegt að finna hvað konurnar í grænlandi sem eru að starfa þarna í ráðinu hvað þær voru aktífar og jákvæðar

það fannst mér vera bara mjög gott svo langar mig til að tala um það að það eru þessi samfélög eru náttúrlega ekki eins eins og við náttúrlega vitum og það eru ýmis vandamál sem þarf kannski að aðstoða grænlendigna við að takast á við sem lúta að fátækt og öðrum málum ég er á þeirri skoðun að það sé mjög gott og þarft að við reynum að efla allt samstarf sem lýtur að ályktanir fyrra ráðs þá er afurð þess líka samstarf hólaskóla við ákveðna aðila á grænlandi í sambandi við ferðamennsku og því um líkt allt svona er mjög gott það sem er mest ánægjuefni í þessu er hvað hæstvirts utanríkisráðherra er einkar jákvæð fyrir þessu öllu saman starfinu